Señora presidenta, alto representante Borrell, las 176 víctimas mortales del avión derribado por un misil tierra aire iraní la semana pasada son el corolario trágico de una espiral de acción reacción. La tragedia solo empeora cuando sabemos que las autoridades iraníes reconocen la verdad después de que el primer ministro canadiense la haya hecho pública, conforme a sus propios servicios de inteligencia.

Dieciocho víctimas mortales eran europeos, decenas eran canadienses, pero la mayoría eran iraníes, de modo que estamos ante la probabilidad cierta de que haya manifestaciones iraníes reprimidas duramente con centenares de muertos, como hemos visto en los últimos meses, y exclusión de internet. Y aún más la amenaza de cancelar definitivamente el acuerdo nuclear de 2015. No nos lo podemos permitir ante el riesgo de una guerra inminente en la región.